Chciałbym widzieć tę dzisiejszą rozmowę w Parlamencie jako troskę o przyszłość Kazachstanu, jako troskę o przyszłość wzajemnych relacji pomiędzy Kazachstanem a Unią Europejską, bowiem znamy rolę, jaką pełni w tym regionie świata szczególnie tę rolę stabilizującą w trakcie konfliktu z Kirgistanem wiemy, jakie były również efekty jego przewodnictwa w OBWE.

Ale z drugiej strony, wiemy też, że to kraj, który został źle oceniony, jeżeli chodzi o ostanie wybory przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy, której przewodniczył. I tutaj również niepokoi nas brak pełnej demokratyzacji, a w szczególności brak przestrzegania praw opozycji, praw człowieka, dziennikarzy. Od wielu lat opozycyjna partia Atga nie może doczekać się rejestracji dlaczego?

Nie dopuszcza się żony do kontaktu z jej mężem. Z drugiej strony, również mamy informacje o dziennikarzach, którzy są aresztowani. Jest zresztą cała lista tych działaczy zarówno publicznych, jak i opozycyjnych dziennikarzy którzy są w tej chwili uwięzieni. To co jest podstawowym standardem, którego oczekujemy, to wolność dla działaczy opozycyjnych, to wolność dla dziennikarzy.